Madame la Présidente, permettez moi de citer un poète français qui dit Il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Après le Brexit, Monsieur le Président de la Commission, je crains que votre déclaration d'amour à l'Europe ne suffise pas, il va nous falloir des preuves.

Ce que l'on attend, c'est de la cohérence entre les paroles et les actes, ce que l'on attend, c'est une adéquation entre les annonces politiques et les moyens budgétaires, à commencer par une véritable révision du cadre financier pluriannuel et un autre budget pour

Ce que nous refusons, ce sont des coupes budgétaires qui déshabillent la recherche, c'est à dire l'investissement de demain, pour habiller l'investissement d'aujourd'hui. Ce que nous attendons, c'est le financement de la garantie jeunesse que vous avez citée, mais pour laquelle la Commission a indiqué zéro euro d'engagements dans le budget